Pani komisarz Jourová powiedziała, że zachęca władze polskie do konsultowania się z Komisją w zakresie zmian w systemie sprawiedliwości. Otóż pani komisarz Jourová, chciałabym Pani powiedzieć, że Unia Europejska to nie związek republik państw członkowskich, tylko związek państw, które chcą realizować wspólną misję, ale każde państwo jest suwerenne i zgodnie z traktatami każde państwo zachowuje kompetencje, jeśli chodzi

Polacy to dumny, praworządny i demokratyczny kraj i z całą pewnością nie zasługujemy na to, żeby tutaj w Parlamencie Europejskim dobre imię Polski było szargane.

Popatrzcie państwo, ze wszystkich krajów członkowskich są ludzie z różnych partii politycznych, ale żadna opozycja w stosunku do swojej ojczyzny nie zachowuje się w sposób tak haniebny jak przedstawiciele koalicji tak zwanej europejskiej. Szanowni Państwo, jeśli nie wiemy o co chodzi, to jeszcze chodzi proszę państwa o to, że chcecie sprawdzić, jak daleko możecie się posunąć w zawłaszczaniu kompetencji krajowych, bo chcecie wejść na drogę prowadzącą do federalizacji i dziwię wam się, bo wy wrócicie do Polski, jak się będziecie tłumaczyć z tego, że żądacie powiązania funduszy z praworządnością